Paní předsedající, tento zákon jasně ukazuje, že ruský režim je čím dále více autoritativní. My v České republice o tom víme své, protože bohužel nemalá část české politické reprezentace v čele s prezidentem Zemanem podporují režim Putina. Je třeba říci, že my musíme proti tomuto jednoznačně protestovat, a já jsem velmi rád, že toto usnesení drží linii předchozího Evropského parlamentu, kdy si uvědomujeme, jak je ruský režim nedemokratický a odsuzujeme jeho potírání lidských práv v samotném Rusku, jeho zahraniční anexe a také jeho snahu vměšovat se do vnitrostátních politických situací v jiných zemích a ovlivňovat například průběh volebních kampaní. Rusko musí být naším partnerem, ale naším partnerem není Putinův režim. Takto musí, pane vysoký představiteli, znít jasný hlas Evropské komise.